Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Frühsexualisierung ist für mich der übelste Auswuchs des in Europa um sich greifenden Ökofaschismus. Wir reden darüber, dass vierjährige Kinder von Erwachsenen angeleitet werden sollen zu masturbieren. Für mich ist das pervers, und für mich ist das krank. Ich bin stolz darauf, dass das katholische Volk Polen, das familien und kinderfreundliche Volk Polen sich dagegen auflehnt.

Die Erziehung der Kinder darf niemals Auftrag des Staates sein.

Wir sind absolut dagegen, den Kindern ihre Zukunft zu stehlen.